Al doilea lucru este că timpul a fost deja scurtat cu o jumătate de oră. Al treilea lucru pe care îl remarc este că avem în fața noastră doi distinși reprezentanți ai Comisiei Europene e un semn bun, însă nu putem să le adresăm întrebări decât pe o temă foarte limitată.

Timpul afectat întrebărilor este o formă de exercitare a controlului parlamentar asupra activității Comisiei, dar în această formulă nu este decât un simulacru.